Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident der Kommission, meine Damen und Herren!

Als Christdemokrat und als Anhänger der öko sozialen Marktwirtschaft kann und will ich mich damit nicht abfinden. Alle Vorschläge zur Beseitigung dieser Ungerechtigkeit und Unfairness liegen von diesem Parlament generell auf dem Tisch und im Speziellen von der Kommission und dem Parlament, weil wir eine europäische Digitalsteuer auf Online Erträge schon beschlossen haben, weil wir die Einrichtung einer digitalen Betriebsstätte schon beschlossen haben.

Ich fordere daher die Mitgliedstaaten auf Beenden Sie Ihre Blockade! Beenden Sie das Einstimmigkeitsprinzip, damit wir in der Europäischen Union endlich eine Digitalsteuer erhalten, die digitale Betriebsstätte umsetzen können, global handlungsfähiger werden und im digitalen Zeitalter durchgesetzt wird, dass Steuer dort zu bezahlen ist, wo auch die Wertschöpfung erfolgt!